Spoštovani, vsem prav lep pozdrav. Država Slovenija je nastala na osnovi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe. Pravica naroda do samoodločbe izhaja iz Temeljne ustanovne listine Organizacije združenih narodov in je zapisana v številne mednarodne pravne akte. V Sloveniji predstavlja sam temelj ustavnega sistema Republike Slovenije. Zapisana je v Temeljno ustavno listino. Slovenija je torej nastala na osnovi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe. In to pravico je potrebno uporabiti ponovno. Kajti redko se odpirajo teme, ki so dolgoročno tako usodne, pomembne za posameznika, za državo, za nek narod kot celoto, kot je tema pač množičnih migracij, ki smo jim priča v zadnjih letih. Vrhunec tega predstavlja tako imenovani Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ali Marakeški sporazum, kot ga popularno imenujemo, akt z zelo zavajajočim imenom, vendar o tem nekaj besed kasneje. Če želimo dokazati, da je Slovenija še vedno utemeljena na istih demokratičnih temeljih, je prav, da v trenutku, ko se postavlja neka usodna odločitev, ko se odloča o tem, ali bo šla Slovenija v smer Eurabije, imela odprta vrata za vse migrante, dajala vse za migrante ali pa bo dajala prednost svojemu, slovenskemu narodu, da se torej to temeljno odločitev prepusti slovenskemu ljudstvu. Kajti samo ta akt, Marakeški sporazum popularno ali pa, če hočete, globalni sporazum o varnih in urejenih migracijah je bil sprejet na način, ki postavlja pod vprašaj njegovo veljavo. Gospe in gospodje, sprejemala oziroma o njegovem besedilu je odločala vlada doktorja Mira Cerarja, ki je bila takrat vodstvo in je imela samo pravico odločati o tekočih zadevah, ki so nujne, ne pa o nečem tako dolgoročnem. Da je zadeva še mnogo hujša, glede na tretji člen Zakona o zunanjih zadevah, bi o tem moral biti obveščen Državni zbor Republike Slovenije, najmanj, kar je, delovno telo Državnega zbora, pristojno za zunanjo politiko, torej zunanji politični odbor. Nikoli ni bil! Šlo je torej za direktno kršitev pravnega reda Republike Slovenije in zaradi tega, vsaj zase trdim, da nikoli ne bom pristal na to, da bi govoril, da je ta Marakeški sporazum, ali pa če hočete, Globalni kompakt zavezujoč, veljavno sprejet in da zavezuje mene ali mojo državo za karkoli. Gospe in gospodje, še huje. Ko smo imeli zaslišanja novih ministrov, so nekateri javno povedali, da ne razumejo tujih jezikov. Ko je vlada Marjana Šarca odločala o tem sporazumu, ni bil na razpolago še niti ne uradni prevod tega teksta. To se pravi so ministri Vlade Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca odločali o nečem, kar sploh razumeli niso. In če je en akt sprejet na očitno nepraven, protiustaven in protizakonit ne more biti uveljavljen. Kljub temu pa se ta Vlada obnaša, kot da je to vse v redu, in ga je šla potrdit. Saj bi človek s veseljem čestital gospodu Šarcu ali pa gospodu Cerarju, ko sta šla v Marakeš, kako je bilo tam, bi jih vprašal, pa jih ne moremo vprašati, ker jih tam ni bilo. Poslali so nekega tretjerazrednega uradnika. Zakaj? Zaradi tega, ker sami dobro vedo, da je ta akt sramoten, da prinaša strahotne probleme, težave, in da je usoden za Republiko Slovenijo. S tem, da se niso šli tja slikat, so to seveda več kot jasno tudi sami pokazali. Če kdo dvomi, da je bil akt sprejeman nezakonito, za vsak tak akt bi moral biti na razpolago uradni prevod, kajti v Sloveniji imamo Zakon o uporabi slovenščine. Vsi državni organi morajo poslovati v slovenščini, ne. Da pa ob tem še nekateri ministri sami povedali, da niti tujega ne znajo, je pa še toliko bolj tragično. Odločajo o usodi slovenskega naroda, slovenske države, ne da bi sploh razumeli besedilo, o katerem odločajo. Akt samo ima ime - globalni sporazum. Kakšen globalni sporazum? Od njega so odstopile nekatere najpomembnejše države, na čelu s Združenimi državami Amerike, odstopile so vse naše severne sosede, odstopila je Avstrija, odstopila je Madžarska, odstopila je Italija, in tako ostaja Slovenija v bistvu neki osamljeni otok, ki daje napačen signal migrantom. Kajti zagotovo pomeni potrditev globalnega sporazuma ali Marakeške pogodbe, če hočete, napačen signal, signal migrantom, da so tu dobrodošli: Pridite vsi, meja je odprta. Se pravi ob nekem globalnem, to ne more biti najmanjšega govora. Od tega sporazuma še vedno odstopajo države, recimo zadnja med njimi Brazilija. Tam je nova desna vlada preprosto dala obljubo, da bo takoj odstopila, in prvi dan je to tudi razglasila. Držala je besedo. To se pravi, ne govoriti, da se od tega sporazuma ne da odstopiti, seveda se da. Tako kot je to vedno bilo. Pri vprašanju, kako prepustiti to odločitev ljudstvu, je zadeva jasna. Kdor je demokrat, kdor je vreden funkcije, ki jo opravlja v Državnem zboru Republike Slovenije, se zaveda, kaj pomeni ustavna norma, da ima oblast ljudstvo. In kaj pomeni tista temeljna ustavna podlaga za nastanek samostojne Slovenije, neodtujljiva pravica slovenskega naroda do samoodločbe, ki smo jo izrazili na referendumu, na plebiscitu o samostojni Sloveniji. Zdaj se zgodba ponavlja. Glede na trenutno pravno ureditev je o tem mogoče razpisati posvetovalni referendum. Tak referendum je utemeljen, kar bodo na osnovi tega globalnega sporazuma oziroma Marakeške pogodbe Državnem zboru sprejete številne številni zakoni in druge pravne rešitve, ki bodo utemeljena . To se pravi, gre za zadeve, ki so očitno v pristojnosti in bodo v pristojnosti vedno Državnega zbora. Po drugi strani pa je seveda to smiselno samo ob vnaprejšnji in nedvoumni zavezi, da bo taka odločitev tudi spoštovana. Sloveniji je žal nastala praksa, da se je velikokrat izigralo referendumske odločitve in se pozabilo na to, da je Slovenija utemeljena na referendumu, na plebiscitu. In zaradi tega danes referendum nima takega ugleda med ljudmi, kot bi ga moral imeti. Toda to je edina oblika dejansko učinkovite omejitve katerekoli oblasti. Ko ljudje odločajo neposredno. To je bilo tudi temeljno načelo, ko smo pisali slovensko ustavo. Zato slovenska ustava postavila na prvo mesto neposredno odločanje ljudstva. Šele potem sledi posredno preko načela delitve oblasti in tako naprej, ne. Zdaj je samo vprašanje, kdo je demokrat in kdo ni. Kdor je demokrat, bo to z veseljem prepustil ljudem. Ker gre za izjemno pomembno, usodno civilizacijsko odločitev. V čem je problem tega globalnega sporazuma? V temelj postavlja manipulacijo in laž. Izhaja iz predpostavke, da so vse pač migracije dobrodošle, da so trajen vir, kot notri piše, blagostanja, razvoja in tako naprej. To seveda velja, dokler so te migracije posamične, dokler so naravne. Tisto, o čemer smo bili priča v minulih desetletjih in kar ljudje tudi danes so razumeli kot migracije, do pred par leti. Ko nekdo spoznal nekoga v tujini, se poročil, pripeljal sem ali pa on ostal tam ali pa je šel nekdo delat v tujino, bodisi za krajše obdobje, bodisi za daljše. To so bile dejansko te migracije, ki so, tako kot piše v tem kompaktu, bogatile posamezno državo in omogočale normalno življenje. Množične migracije, ilegalne množične migracije, ki si jih zdaj hoče skozi ta akt legalizirati, so pa čisto nekaj drugega. Množične migracije skozi vso zgodovino niso prinašale nič drugega kot uničenje posameznih civilizacij, uničenje držav, razkroj, propad, vojne, smrt. Ničesar drugega niso prinašale, nikoli v zgodovini. Zaradi tega je ta manipulacija tako hkrati nesramno zavajajoča in seveda tudi usodna. In to se je tudi razpravah, ki smo jih imeli, velikokrat videlo, ne. Se je uporabljalo izraz, pojem migracija za eno, dejansko se je pa mislilo na nekaj čisto drugega. O tem, zakaj prinašajo množične migracije, obstajajo tudi zelo jasni dokazi. Milton Friedman, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, je že prej mnogo leti zapisal: "Ali imaš neomejene migracije ali imaš pa varno državo blaginje." Ne moraš imeti hkrati državo sociale, državo blaginje in odprte meje z množičnimi migracijami, a veš. Eno ali imaš pa drugo. Oboje pa nemogoče. Preprosto povedano - če uvažaš Afriko, to ne pomeni, da boš evropeiziral Afriko, boš iz iz Evrope naredil Afriko. Če uvažaš tretji svet postaneš tretji svet, Švedska je za to žal zelo jasen dokaz. Zdaj, kaj pravzaprav pomeni ta globalni sporazum? Globalni sporazum formalno, v besedah, loči, a ne, ilegalne migracije od legalnih in vse drugo, dejansko jih pa popolnoma izenačuje, ker na vsaj štirih točkah potem izhaja iz, da so ne glede na status migranta, ne glede na njegov izvor, se pravi legalni ali ilegalni, ima vse enake pravice, dobi vse enake bonitete, lahko zahteva karkoli, skratka dobi od države vse. In v tem je past tega sporazuma. Ta sporazum v resnici hoče legalizirati tisto, kar se je dogajalo zadnjih par let. Ko je čez Slovenijo grmelo petsto trideset tisoč ilegalnih migrantov, še trikrat toliko pa po drugih kanalih v Evropi, ne. In tisti, ki so takrat kar ukinili en del pravnega reda v Evropski uniji in v Sloveniji, zdaj poskušajo za nazaj to prikriti in pomesti pod preprogo. V resnici je ta sporazum nastal na nemško intervencijo prek Organizacije združenih narodov samo zato, ker jim ni uspelo spremeniti tako imenovanega Dublina dve. To je zdaj vsem znano. In v nemškem parlamentu je gospa Merkel jasno rekla: "Sprejem tega sporazuma je za to, da prerazdelimo to težo, to se pravi svojo napako, ne, še na druge države. Je v njihovem nacionalnem interesu. To je tudi možno razumeti, logično, ne. Ampak zakaj bi bilo to delati v slovenskem nacionalnem interesu? To pa ni možno razumeti, ne? In kdor to počne in zavestno izpostavi svoj narod, izgubi blaginje in izgubi varnosti, zagreši veleizdajo, gospe in gospodje. Če pa se hoče temu izogniti, je pa treba ljudstvu dati možnost, da se samo izjasni. Ali torej želi ali pa želi Slovenijo kot s z varnimi mejami, varno državo, državo blaginje, državo slovenskega naroda, tako kot smo jo vzpostavili. Kajti globalni sporazum, tak kot je, ne pomeni nič drugega kot uvajanje socializma na globalni ravni. Dokončno enakost vseh v propadu in revščini. To je globalni sporazum. Zakaj so v resnici nastale države? Zato, da se branijo meje, zato, da horde niso več mogle nekoč prosto divjati preko meja. Da so se ljudje lahko na tistem območju, posamezni narodi, ki so se takrat oblikovali, obranili. Danes se na to kar pozabi. Danes se gre z demagogijo in to demagogijo se hoče potem še pokriti s silo. To se pravi s cenzuro. Ves ta pakt je v resnici utemeljen na cenzuri. Javnost se je zavajalo. Ni zavezujoč, a dajte no. Kaj je rekel Boštjan M. Zupančič, pač sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, predsednik Slovenskega ustavnega sodišča, to je ali znak neumnosti ali zavestnega zavajanja državljanov Republike Slovenije. Pakt forsira cenzuro nasprotnih mnenj, škandal. Boštjan M. Zupančič, ne. poleg tega, da je zadeva še malo bolj komična, se je tudi doktor Cerar, ko je to zagovarjal na komisiji za mednarodne odnose oziroma na odboru, malo zagovoril in je takole lepo priznal, za kaj gre, ko je rekel, da zavezuje in da morajo uveljaviti, citiram: da mora biti sovražni govor in vse njemu podobno najstrožje preganjeno." Mora biti. Ja, kako, če ni zavezujoče, gospe in gospodje. Treba se bo odločiti. In ta odločitev je jasna, naj jo sprejme ljudstvo , zato predlagamo ... Prekoračili ste svoj čas. Hvala.